óska jafnframt eftir því að við förum eftir prentaðri dagskrá þingsins þannig að við greiðum næst atkvæði um heilbrigðisþjónustu eins og háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson óskaði eftir og síðan förum